Herr Präsident! Es ist richtig, dass man Frontex stärken muss. Da brauchen wir auch mehr Personal. Das ist eine richtige Maßnahme.

Was wir speziell im Migrationsbereich brauchen, ist eindeutig eine gesetzliche Regelung, die umfassend ist, die der EU wieder das Steuerungsrecht zurückgibt. Wir müssen nicht nur an den Grenzen kontrollieren können, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir entscheiden, wer in die EU kommen darf und wer nicht. Wir haben aber hier stattdessen eine Mehrheit, die einfache Lösungen sucht, die mit Geld die Probleme überdecken will. In Wirklichkeit werden die Probleme immer schlimmer. Die EU wird wieder nicht vorbereitet sein, wenn es eine erneute Krise gibt. Und das ist nicht im Sinne und nach dem Willen der Bürger. Wenn wir eine EU wollen, die nah bei den Bürgern ist, dann müssen wir den Willen der Bürger auch ernst nehmen.